Señora presidenta, el coronavirus es hoy menos mortífero que una gripe normal, pero la alarma social generada es infinitamente mayor. Los estereotipos y el mal manejo de la información están alimentando la discriminación contra personas asiáticas, en una muestra más de xenofobia e intolerancia. El virus no se combate con racismo, sino garantizando el acceso a sistemas de salud públicos, universales y gratuitos, con unas condiciones de vida dignas. El acceso universal a la salud es un derecho fundamental, y aprovechamos también este debate para reclamar que se reviertan las medidas de austeridad y los recortes de los servicios públicos que han atacado la universalidad y la calidad de la atención sanitaria en muchas partes del mundo, pero también aquí, en Europa. Es fundamental recordar que en la gestión de este tipo de crisis también se deben respetar estrictamente los derechos humanos. Y, finalmente, exigimos que se adopte un enfoque de tolerancia cero respecto a los ataques racistas contra las personas de origen asiático, porque no hay peor virus que la xenofobia.